Señor Presidente, quiero volver a dar las gracias a todos los que han hecho posible que esta Directiva sea una realidad a la secretaría, a la Comisaria, a la ponente, a todos los que olvido y a todos los compañeros que han estado con nosotros. Quiero decir a las víctimas, a todas, absolutamente a todas, sin diferencias, que para nosotros, ellas y sus familias tienen rostro, tienen nombre, son reales, y precisamente en su nombre trabajaremos para que esta Directiva no solo no se quede en papel mojado, sino que, con el compromiso y ayuda de la Comisaria Reding, los cuales no pongo absolutamente en duda, tenga una rápida y eficaz implementación, que es lo que todos nosotros y todos los ciudadanos esperamos. Creo que hay diferentes colectivos de víctimas que habrían querido y siguen queriendo una directiva propia, pero les diré que la Directiva que votaremos mañana no olvida a ninguna víctima y, por tanto, no las olvida tampoco a ellas. Y estoy segura de que este es un primer e importante paso, que vendrá seguido de muchos otros pasos que abrirán esas puertas de la justicia, que han estado demasiado tiempo cerradas para las víctimas. Cuando me pregunten —como me preguntan en mi país— qué es lo que hago en Europa, podré decir, con mucho orgullo, que estoy legislando en favor de las víctimas. Y ese trabajo, a mí personalmente, me honra profundamente y me da muchas fuerzas para seguir trabajando.